Identifică impactul crizei asupra femeilor în Uniunea Europeană în mod corect, deși poate că ar fi trebuit să se pună accentul mai mult pe piața muncii, unde prima notă de plată a acestei crize o plătesc deja femeile, primele disponibilizate, primele care primesc reduceri de salarii, primele cărora li se flexibilizează timpul de muncă și, cu siguranță, cele care au o foarte mare dificultate în a și concilia viața privată cu cea profesională. Însă, ceea ce reproșez acestui raport este o abordare care nu vizează propunerea de soluții.

Cred că era momentul ca Parlamentul să propună o serie de acțiuni pozitive statelor membre.